Danke auch an die Kollegen für die sehr interessanten Beiträge.

Die einen durch verstärkten Einsparzwang, die anderen durch eine Bewahrung des flexiblen Ansatzes der Richtlinie. Heute findet das Votum in Großbritannien statt, und wir wissen doch, was die Menschen an Brüssel am wenigsten mögen Das ist eine europäische Bevormundungsbürokratie. Wenn ein 40 prozentiges Verbrauchsverbot von Energie durchkäme, wird das jeder merken nicht nur durch steigende Mieten, weil die Wohnungen für sozial Schwache dann energetisch wirklich Luxus sind. Nein, erklären Sie mir bitte auch mal, wie wir den Wandel zur Elektromobilität hinkriegen sollen Wir werden dafür absehbar gigantisch mehr Strom benötigen, und dieser Strom soll schon bald zum größten Teil aus erneuerbaren Energien kommen Herr Cañete hat es ja angesprochen, wie wichtig der Ausbau ist. Wir sagen aber jetzt Energieeinsparung auch für Energien, die gar nicht das Klima belasten. Das geht in meinen Kopf nicht rein, wie man für eine solche Linie sein kann, und wo soll denn dann der in riesigen Mengen zusätzlich benötigte Strom herkommen, zum Beispiel in Dänemark, in Schweden, wenn die auf Elektromobilität umstellen wollen?

Aber ich muss es so deutlich sagen Wer für ein 40 prozentiges Energieverbot ist, der ist gegen Innovation, gegen Wachstum, der geht den Globalisierungskritikern auf den Leim.